Bis heute sind hunderte Millionen Liter Rohöl in den Golf von Mexiko geflossen und haben zu einem Massensterben von Meeres und Landtieren geführt. Die globalen Folgen für das Ökosystem sind verheerend. Die EU muss einen konstruktiven Beitrag zu einer kompakten gesetzlichen Regulierung für Ölbohrungen liefern, damit Mineralölfirmen nicht bei der Qualität der Materialien sowie den Sicherheitsvorkehrungen den Rotstift ansetzen können. Die fahrlässige Gefährdung der Gesundheit von Mensch und Tier darf nicht mit dem Argument der Wirtschaftlichkeit aufgewogen werden. Darüber hinaus kann eine stärkere Fokussierung auf erneuerbare Energien eine Antwort auf den weltweit steigenden Energieverbrauch sein. Geschätzte Kommission, hier gilt es weiter anzusetzen weg von fossilen Treibstoffen hin zu biogenen Treibstoffen.